Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame le Commissaire, en préambule, je voudrais préciser que je suis plutôt circonspecte sur le ciel unique européen. Les meilleures intentions du monde peuvent bien y figurer, je crains que sous prétexte de simplifier le fonctionnement de l'aviation civile européenne, on ne finisse par créer une usine à gaz, frappée par le gigantisme et manquant grandement de souplesse. Cela étant, la résolution que nous proposons d'adresser à la Commission me semble intéressante sur plusieurs points. Tout d'abord sur le plan de la sécurité, et bien sûr nous sommes toujours favorables à un renforcement de la sécurité, quel que soit le domaine.

Il serait en effet plus que temps que des mesures soient prises par les autorités de l'aviation civile concernant, par exemple, le suivi médical du personnel de bord, après le drame de la compagnie Germanwings. Je me réjouis que la proposition de résolution commune appelle à soutenir la compétitivité des compagnies aériennes européennes, on ne peut pas effectivement rester les bras croisés à regarder couler nos compagnies nationales historiques, qui font partie du patrimoine et du rayonnement de notre pays. Bien entendu, des efforts doivent être faits par tous, y compris d'ailleurs par les salariés, mais nos compagnies ne pourront pas survivre si elles ne sont pas enfin mises sur un pied d'égalité avec leurs concurrentes, notamment les compagnies des pays du Golfe et de Turquie. Ces dernières sont largement subventionnées on l'a dit par leurs gouvernements, sans parler des aides indirectes, comme l'exonération de charges sociales, du carburant quasi gratuit ou bien des exonérations des taxes d'aéroport, autant de charges qui pèsent lourdement sur les compagnies européennes et qui ne peuvent être compensées par aucune aide, puisque la Commission les interdit au nom de cette même concurrence. Malheureusement, mes chers collègues, vous n'allez pas au bout de cette logique.